Pertanto non si può che plaudire all'iniziativa della Commissione per aver voluto dare un segnale forte nella costruzione di un'area comune di giustizia penale, con la pubblicazione di un pacchetto legislativo che mette insieme Eurojust e procura europea che guarda naturalmente a una revisione

Va comunque riconosciuto al Parlamento europeo un'attività incessante, svolta anche all'interno della commissione speciale CRIM nella quale io ero il relatore unico quando abbiamo individuato una lista di priorità, un timing e un cronoprogramma con raccomandazioni alla Commissione